Worum geht es? Es geht um die strikte Wahrung der Freizügigkeit für alle.

Und das ist keine Gnade, sondern ein Rechtsanspruch! Wir als GUE lehnen eine Sonderpolitik für Roma und Sinti grundsätzlich ab, weil wir eine Politik benötigen, die vom Ansatz her integrativ ist und zugleich Nachteile ausgleicht, die Roma und Sinti haben, zum Beispiel bei der Aufnahme von Arbeit, bei der Niederlassung oder bei der Nutzung von EU Mitteln. Aber eines will ich auch sagen All das wird überhaupt nicht greifen, wenn wir nicht eines in die Hand nehmen, nämlich die Bekämpfung des europaweiten Rassismus und der Stigmatisierung von Roma und Sinti. Wir müssen das als eine zentrale europäische Aufgabe begreifen und Diskriminierungen schonungslos bekämpfen. Dulden wir also keine Doppelzüngigkeit in unseren Mitgliedstaaten und in der EU und sprechen wir mit einer Stimme!